Señor presidente, señor Borrell, nos preocupa saber que usted, como vicepresidente y alto representante —por cierto, ambos cargos no se pueden disociar—, mandó el pasado 23 de septiembre una misión semiclandestina a negociar con la dictadura de Maduro el aplazamiento de las elecciones.

Seis días antes, usted se reunió con el Grupo de Contacto, que le confiere el mandato de explorar el retraso de las elecciones fraudulentas en Venezuela. Tres días antes, usted se reunió con los ministros de Exteriores de la UE, a los que les explicó este mandato, pero en ambas reuniones evitó mencionar misión alguna. Por eso, le pregunto ¿cuándo organizó la misión clandestina? ¿Quizás cuando el régimen le traslada la preocupación por ese informe demoledor de las Naciones Unidas? ¿Le pidió el régimen un gesto político? ¿El intercambio era usted les manda una misión diplomática y el régimen retrasa las elecciones y usted les garantiza una misión exploratoria para esas futuras elecciones? Y todo esto sin una sola condición no les exige unas elecciones presidenciales. Sin presidenciales, no salimos del régimen. Ni siquiera les exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, ni el retorno de los exiliados forzados, ni el cese de la represión. Nos preocupa mucho que usted no haya informado de la misión clandestina ni a los ministros de los veintisiete, ni a la Comisión, ni a este Parlamento, pero aún más grave es que haya ignorado a los demócratas venezolanos representados por el presidente Juan Guaidó, reconocido por este Parlamento y veinticinco Estados miembros. Una cadena de mentiras y medias verdades no hacen una verdad, sino la confirmación de que esconde unos contactos profundamente antidemocráticos. No nos ofrezca hoy disimulos, explíquenos toda la verdad. La misión ha sido el medio, el instrumento para blanquear al régimen, debilitar y dividir a quienes se oponen a Maduro, y el resultado final será un nuevo engaño de Maduro, que alargará el sufrimiento del pueblo venezolano con más violencia, más pobreza y menos libertad. La UE no puede contribuir de ninguna manera a esto, jamás.